Señor Presidente, los ciudadanos europeos se ven afectados, cada día más, por la ciberdelincuencia.

Además, los ataques contra los sistemas de información tienen una dimensión transfronteriza considerable, ya que los elementos de conexión suelen situarse en diferentes países. Y, teniendo en cuenta el debate que acabamos de mantener sobre el espionaje de los Estados Unidos, me gustaría dar la bienvenida a esta directiva que permitirá una acción conjunta de todos los Estados miembros.

Con esta Directiva marco aproximaremos las normas del Derecho penal de los Estados miembros sobre este tipo de delitos, disponiendo de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, y mejorando la cooperación entre las autoridades judiciales y policiales. Por todo ello, animo a los Estados miembros a que, de una manera rápida y correcta, realicen la implementación de la Directiva para asegurar que este tipo de conductas sean penadas y así evitar que los infractores se trasladen a Estados miembros con normas más indulgentes en la materia. Además, para la lucha efectiva contra la ciberdelincuencia es necesario recopilar datos, pero siempre teniendo en cuenta que la Directiva cumple los principios reconocidos sobre protección de datos personales. Estos datos contribuirán a que organismos especializados, como Europol y la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información, puedan evaluar mejor el estado de seguridad de la red y la información en Europa.